Herr Präsident! Herr Premierminister! Meine Bitte wäre schon, wenn Sie Katalonien und Bayern vergleichen, dass die Fakten stimmen und dass Sie jetzt auch zuhören. In Bayern gab es nur einmal eine Unabhängigkeitsbewegung von Ultralinken vor über 100 Jahren, zu einem Zeitpunkt, wo die Bundesrepublik Deutschland oder das Deutsche Reich damals nicht existent war. Es besteht ein großer Unterschied zu den Katalonen und deswegen bitte nicht diese Vergleiche anstellen, die passen nicht. Zweitens Sie haben jetzt hier erzählt, was alles auf europäischer Ebene gemacht werden muss. Ich hätte gerne auch gehört, was Ihre Regierung tut. Es reicht ja nicht, eine europäische Arbeitslosenversicherung zu fordern, wenn Sie auf der anderen Seite Maßnahmen der Vorgängerregierung zurücknehmen, die den Arbeitsmarkt liberalisieren sollen. Das heißt, das Wachstum an Arbeitsplätzen in Spanien geht deutlich zurück. Sie ergreifen selber keine Maßnahmen, wenn es darum geht, für Jugendliche mehr Beschäftigung zu schaffen. Da hätte ich gerne mal was gehört. Es reicht nicht nur, europäische Solidarität einzufordern, sondern es gehört auch mit dazu, dass man eigene Maßnahmen ergreift.